Vážený pane předsedající, nedávné prohlášení Europolu naplno potvrdilo ohrožení integrity evropského sportu v souvislosti s manipulováním výsledků zápasů a sázkovými podvody.

Zpochybněna je čistota sportu jako prospěšné společenské aktivity, zejména pro naše děti a mládež. Jsem přesvědčena, že potřebujeme společný koordinovaný postup všech aktérů v boji proti manipulaci výsledků a organizovanému zločinu.

Považuji rovněž za nutné zahrnout otázku ochrany etické nezávadnosti sportu a boj proti ovlivňování výsledků zápasů do jednání se třetími zeměmi a sportovními mezinárodními organizacemi. Zkušenosti ukazují, že většina problematických sázek je uskutečněna v Asii s negativním dopadem na státy Evropské unie. Evropský parlament nyní projednává sdělení Komise k on line hazardu, budu za frakci socialistů a demokratů prosazovat, aby byla otázka integrity sportu nedílnou součástí debaty o podobě a dopadech on line hazardu v Evropské unii a jsem přesvědčena, že v tomto nalezneme širokou podporu.